Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Costituzione del Sudan stabilisce che lo Stato protegge le donne dalle ingiustizie e promuove l'uguaglianza di genere. Ci rivolgiamo alle autorità sudanesi affinché questo principio trovi piena applicazione, e anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel protocollo di Maputo, anche per quelli che sono gli accordi di Cotonou che ci legano con i paesi ACP Africa, Caraibi e Pacifico affinché tutte le donne possano vedersi riconosciuti i loro diritti fondamentali, affinché non ci siano più casi di stupro coniugale, che è e resta una forma di violenza sessuale e di genere. Ci aspettiamo un segnale forte da questo paese, ribadendo la nostra più ferma opposizione alla pena di morte in tutti i casi e in tutte le circostanze. Il Sudan dimostri a quest'Aula e alla comunità internazionale che lo stupro e la violenza di genere vanno contro i principi imposti dalla stessa Costituzione.